zu Büchern daher die Verwirklichung eines Grundrechts, des Artikels 21 der EU Grundrechtecharta. Für sehbehinderte und blinde Menschen ist es allerdings noch viel mehr Es ist der Zugang zu Wissen, damit der Zugang zu Weiterbildung, damit der Zugang auch zu verbesserten Beschäftigungsbedingungen.

Insofern begrüße ich es sehr, Herr Kommissar Barnier, dass Sie nun offen sind, Ausnahmen im Recht des geistigen Eigentums zu schaffen und dies auch uns hier im Parlament ganz klar gezeigt haben. Sie wissen genauso gut wie wir, dass das Urheberrecht schlichtweg veraltet ist und dementsprechend angepasst werden muss, auch an die Bedürfnisse von blinden und von sehbehinderten Menschen. Nun interessiert mich allerdings vor allem auch die Position des Rates.

Wie sieht das Mandat aus? Wie sieht es aus mit jenen Mitgliedstaaten, die nach wie vor blockieren?